nel testo, in particolare l'iniziativa per l'occupazione giovanile, che è uno strumento fondamentale in questa sfida. I livelli di disoccupazione tra i giovani rimangono infatti troppo alti in molti Stati membri e per questo chiediamo, con le nostre modifiche, lo stanziamento di altri 600 milioni di euro per questa iniziativa. Abbiamo inoltre espresso la necessità di allineare sempre più le nostre politiche per l'occupazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile e al pilastro europeo dei diritti sociali creando sinergie per ridurre le disuguaglianze e favorendo il dialogo sociale, per migliorare la produttività e le condizioni dei lavoratori, anche aumentando i fondi stanziati per la formazione permanente e la formazione professionale. Il lavoro è uno dei quei campi dove l'Europa deve far sentire la sua azione con una forza straordinaria per i cittadini, soprattutto intervenendo nei contesti più problematici.